Paní předsedající, nejprve bych chtěl zdůraznit, že považuji za vysoce důležité udržet koordinovaný a jednotný postup jak evropských institucí, tak jednotlivých členských států při projednávání jednotlivých bodů, které jsou na programu Světové radiokomunikační konference v příštím roce. Jedná se zejména o společný přístup při podpoře zavádění a ochraně mobilních technologií a služeb v rámci využití digitální dividendy v pásmu kolem 800 MHz, umožnění realizace projektu SESAR pro jednotné řízení letového provozu a vytváření podmínek pro rychlejší zavádění mobilních technologií

To umožní potřebné zvýšení rychlostí v přístupu k internetovým službám. Další potřebou je vytvoření podmínek pro zavádění technologií pro ochranu evropského družicového navigačního systému Galileo a dalších radionavigačních služeb v leteckém provozu, pro rozvoj a zavádění inteligentních dopravních systémů, vědeckého výzkumu a služeb monitorování klimatu a pozorování Země. Z tohoto pohledu je také potřebné potlačit snahy na zvýšení počtu globálních regulačních opatření. Dámy a pánové, využívání rádiového spektra má z hlediska všestranného rozvoje společnosti stále více globální a strategický charakter.